virðulegi forseti ég styð þessa tillögu því það er mjög mikilvægt að hún komist á dagskrá því annars verður ekki tekin efnisleg afstaða til þess hvort atkvæðagreiðsla af þessu tagi eigi að fara fram með sveitarstjórnarkosningum eða ekki það eru alveg

hæstvirtur fjármálaráðherra sagði fyrir kosningarnar þegar hann var spurður hvort það væri ekki ómöguleiki í því fólginn að mynda stjórn með framsóknarflokki og halda áfram með aðildarviðræður að fenginni niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu þá sagði hann alveg skýrt að það væri hans stefna að opna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að útkljá þetta mál og við munum standa við það hann var spurður út í þær aðstæður sem